virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingar á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á íslandi en það er iðnaðarnefndar sem flytur þetta nefndarálit en við höfum fjallað um málið og fengið á okkar fund guðrúnu þorleifsdóttur frá iðnaðarráðuneyti ásamt því sem okkur bárust nokkrar umsagnir um málið en þessum endurgreiðslulögum var síðast breytt árið tvö þúsund og sex þá var eða upphaflega endurgreiðsluhlutfallið tólf prósent og þessu var síðan breytt árið tvö þúsund og sex í desember úr tólf prósent í fjórtán prósent en með þessu frumvarpi erum við að leggja til að það verði gengið enn lengra og að endurgreiðsluhlutfallið um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á íslandi verði hækkað úr fjórtán prósent í tuttugu prósent ekki er um aðrar breytingar á þessum lögum að ræða þá er gert ráð fyrir í ákvæði til bráðabirgða að þeir sem fengið hafa vilyrði fyrir endurgreiðslu fyrir gildistöku laga þessara eigi þess kost að sækja um aftur eftir að endurgreiðsluhlutfallið hefur verið hækkað ef framleiðsla kvikmyndar eða sjónvarpsefnis er ekki enn hafin þegar þessi lög verða samþykkt markmið þessara breytinga er að jafna samkeppnisstöðu íslensks kvikmyndaiðnaðar gagnvart sambærilegri starfsemi í öðrum ríkjum og laða að fleiri erlend verkefni nefndin telur mjög mikilvægt að efla kvikmyndagerð á íslandi og eðlilegt að horft verði til hennar á næstunni þar sem verkefni af þessum toga eru atvinnuskapandi gjaldeyrisskapandi og jafnframt eru þau mikilvæg jákvæð landkynning sem getur skilað auknum fjölda ferðamanna til landsins það liggur fyrir að í samanburði við önnur lönd er endurgreiðsluhlutfallið hér á landi of lágt og til að mynda virðulegi forseti má nefna það að á írlandi sem hefur staðið framarlega í þessum efnum þá er endurgreiðsluhlutfallið allt að tuttugu og átta prósent þessi breyting að hækka frá árinu tvö þúsund og sex í desember þegar þetta var hækkað úr tólf prósent í fjórtán prósent hún hefur ekki náð að laða að fleiri erlend kvikmyndaverkefni eins og vonast var til í núgildandi lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar var talsverð umfjöllun um það í nefndinni hvernig fyrirkomulagi á þessum greiðslum væri háttað og því ákváðum við að draga það saman hér í nefndarálitinu en í núgildandi lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar er kveðið á um þau skilyrði sem uppfylla þarf til að hljóta endurgreiðslu samkvæmt lögunum og hvert umsóknarferlið er eitt af skilyrðum laganna er að senda skal umsóknir til iðnaðarráðuneytisins áður en framleiðsla kvikmyndar eða sjónvarpsefnis hefst í framkvæmd hefur aldrei verið vikið frá þessu skilyrði og umsóknum sem berast eftir að framleiðsla er hafin er undantekningarlaust hafnað næsta stig í ferlinu er að nefnd sem skipuð er fulltrúum frá iðnaðarráðuneyti fjármálaráðuneyti menntamálaráðuneyti og kvikmyndamiðstöð fer yfir umsóknina og metur hvort öll skilyrði laganna eru uppfyllt í framhaldinu er gerð tillaga til iðnaðarráðherra um afgreiðslu málsins teljist öll skilyrði laganna uppfyllt gefur iðnaðarráðuneytið út vilyrði fyrir endurgreiðslu í vilyrðinu kemur fram að endurgreiðslufjárhæð sé ekki greidd út fyrr en framleiðslu kvikmyndaverkefnis er lokið og uppgjör og ársreikningur liggja fyrir endurgreiðslufjárhæðin er því aldrei greidd út fyrr en uppgjör liggur fyrir og hin sérstaka endurgreiðsla er oft í reynd síðasti liður í uppgjörsferlinu vegna framleiðslu kvikmyndar samkvæmt rannsóknum sem unnar hafa verið fyrir iðnaðarráðuneytið á áhrifum endurgreiðslnanna á ríkissjóð fyrst af hagfræðistofnun háskóla íslands árið tvö þúsund og sex og af fjárfestingarstofu nú á þessu ári er talið að ríkissjóður beri ekki byrði vegna endurgreiðslnanna og er þar horft til þess að skatttekjur ríkissjóðs eru að öllum líkindum meiri en endurgreiðslunum nemur samkvæmt þessum rannsóknum það verður að telja að þær tekjur sem ríkið hefur af framleiðslunni falli að mestu til á framleiðslutímanum í gegnum staðgreiðslu launa og óbeina skatta svo sem virðisaukaskatt af aðföngum til framleiðslunnar það var talsverð umræða um það í nefndinni að í umsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarpið kemur fram að enn halla á ríkissjóði halla á ríkissjóði muni að óbreyttu þurfa að fjármagna viðbótarútgjöld með lántökum nefndin telur orðalagið óheppilegt vegna þess að það gefur til kynna að reiknað sé með halla á ríkissjóði vegna endurgreiðslnanna í því samhengi vill nefndin benda á að ef horft er til þeirra skatttekna sem skapast með aukinni veltu vegna kvikmyndaverkefnanna er ekki rétt að líta á endurgreiðslurnar eingöngu sem viðbótarútgjöld þegar um er að ræða stór verkefni getur tíminn frá útgáfu vilyrðis og fram til útborgunar endurgreiðslunnar verið á bilinu eitt til tvö ár eða jafnvel meiri ríkissjóður ætti því að hafa fengið til sín stærstan hluta skatttekna vegna framleiðslunnar þegar til útborgunar og endurgreiðslunnar kemur nefndin telur að sú ráðstöfun sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu geti orðið veruleg lyftistöng fyrir íslenskan kvikmyndaiðnað og skapað fleiri sóknarfæri á þessu sviði nefndin bendir á mikilvægi þess að nýta öll úrræði í landinu sem geta fjölgað störfum og aukið gjaldeyristekjur þjóðarinnar og teljum við þetta mál svo sannarlega vera eitt þeirra og leggjum til að frumvarpið verði samþykkt og við gerum engar tillögur til breytinga á því enda málið einfalt og skýrt eygló harðardóttir og grétar mar jónsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir það ritar sú er hér stendur katrín júlíusdóttir formaður og framsögumaður háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir háttvirtur þingmaður helgi hjörvar og háttvirtur þingmaður kristrún heimisdóttir fulltrúar sjálfstæðisflokks í nefndin þau háttvirtur þingmaður björk guðjónsdóttir herdís þórðardóttir og ragnheiður ríkharðsdóttir rita undir þetta með fyrirvara sem þau munu án efa gera hér grein fyrir mig langar aðeins í lokin virðulegi forseti koma inn á það að fyrsta árið sem greiddir voru út styrkir vegna þessara laga var árið tvö þúsund og eins og hafa styrkirnir verið æði mismunandi og það ár fengust tveir styrkir greiddir það er ánægjulegt að segja frá því að á síðasta ári var þessi fjöldi styrkja orðinn tólf en það er þó merkilegt að þrátt fyrir að jafnmörg verkefni hafi verið styrkt og raun ber vitni og gerð er grein fyrir í greinargerð með frumvarpinu að þá eru eingöngu tvö þeirra erlend við auðvitað viljum við og vonumst til með þessum lögum að við getum örvað þessa starfsemi með þeim hætti að þetta laði að fleiri erlend verkefni hingað til lands og skapi hér gjaldeyristekjur en það er töluvert samkeppni á milli landa og jafnvel fylkja og borga um heim allan um að fá erlenda framleiðendur til að taka upp kvikmyndir sjónvarpsefni og fleira myndefni eins og til dæmis auglýsinga og tónlistarmyndbönd

í kanada eða bandaríkjunum eða annars staðar þá verður auðvitað að átta sig á því að þetta skapar mjög fjölbreytt störf og þetta er fjölbreytt starfsemi sem þessu fylgir og sömuleiðis er þetta auðvitað gjaldeyrisskapandi og gríðarleg jákvæð landkynning en það er samkvæmt upplýsingum frá fjárfestingarstofu eru helstu samkeppnislönd íslands á þessu sviði þau lönd sem bjóða upp á svipaðar aðstæður og finnast á hér á landi og þá helst snjó jökla græn tún dali mikla víðáttu án þess að þar séu endilega mannvirki í bakgrunni fleiri atriði hafa þó áhrif eins og til dæmis ívilnanakerfi viðkomandi lands og sem og verð og framboð á aðföngum og þjónustu og það er óhætt að fullyrða virðulegi forseti að íslenska kvikmyndaendurgreiðslukerfið sem við erum hér að breyta þó bara örlítið sé hefur það fram yfir ýmis önnur kerfi að vera mjög einfalt í sniðum en það jákvæða virðulegi forseti sem hefur líka verið að gerast hér á undanförnum árum það er að það hefur mikil þekking á kvikmyndagerð og þjónustu henni tengdri verið að skapast hér á landi á undanförnum árum í þessu felast auðvitað gríðarleg verðmæti sem ásamt íslenskri náttúru eiga að geta skapað okkur sóknarfæri á sviði kvikmyndagerðar það er von mín að svo muni verða og þetta góða mál eigi eftir að renna hér ljúflega í gegnum þingið og verða þessum gríðarlega mikilvæga og stóra iðnaði að verða þannig til framdráttar og ná að örva hann og lokka hingað erlenda aðila til upptöku